Nuestro Grupo siempre está en contra de la violación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, como también a favor de la defensa del derecho a la protesta en una deriva mundial cada vez más autoritaria. La Unión Europea no puede tener un sistema orientado a imponer sus posiciones sin dialogar y sin acudir a instancias multilaterales y por eso denunciamos hoy también los proyectos de sanciones de los Estados Unidos, como los chantajes con aranceles a los que nos tienen sometidos.

En un momento de cambio geopolítico tan grande, en un momento de guerra comercial, no necesitamos más sanciones, sino diálogo, multilateralismo y garantías de respeto de los derechos humanos. En este Parlamento es demasiado recurrente el uso de los derechos fundamentales como herramienta de ataque geopolítico y hoy, Día Internacional del Migrante, me gustaría aprovechar, como europea, para pedir perdón por no haber estado a la altura y recordar algo que es evidente ningún ser humano es ilegal.